Señor Presidente, es evidente que este debate tiene muchísimo que ver con las negociaciones que tuvimos durante el año pasado para el presupuesto de 2015, porque a nadie se le escapa que durante esas negociaciones el Parlamento Europeo pidió 300 millones de euros para el apoyo al proceso de paz, para la asistencia financiera, y también para participar en la financiación de la UNRWA. Pero, desgraciadamente, en esas negociaciones el Parlamento no tuvo aliados, ni en la Comisión ni en el Consejo, y por eso no conseguimos ni siquiera igualar el importe de 300 millones que habíamos asegurado otros años. Y hoy la UNRWA nos hace un llamamiento porque la situación es desesperante.

Nos piden un esfuerzo adicional para poder seguir atendiendo a los miles de refugiados que en estos momentos están en situación de emergencia humanitaria en Gaza y en Siria. Nos piden un esfuerzo extraordinario para que el programa de vivienda pueda seguir funcionando y ayudando a la reparación y a la reconstrucción de miles de viviendas.

La Unión Europea en la que yo creo, desde luego, no puede decir que no a este extra.